Frau Präsidentin! Es ist wohl meiner ostdeutschen Biografie geschuldet, dass ich ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber solchen Datensammlungen habe. Wenn der Bürger allgemein und in dem Fall qua Einreise in die EU zum Verdachtsobjekt wird, dann stimmt etwas nicht und

Sie erinnern sich dunkel Das waren diejenigen, die das Fluggastdatenabkommen mit Kanada in den Orkus geschickt haben. Wir bezweifeln, dass das Ein und Ausreisesystem mit der Grundrechtecharta vereinbar ist, und sind gegen eine Vorratsdatenspeicherung von unbescholtenen Reisenden, die überhaupt keinen nachweisbaren Nutzen hat, aber eine Milliarde Euro verplempert. Wenn Sie unbedingt etwas gegen Terrorismus oder insbesondere gegen die sogenannte illegale Migration machen wollen, dann, bitte schön, schaffen Sie doch ein humanes Asyl und Einwanderungssystem das wäre ja schon mal was. So, wie das Ein und Ausreisesystem jetzt beschaffen ist, dürfte es ganz locker auf dem EuGH Tisch landen.